Doresc să subliniez faptul că nu au fost eliminate încă obstacolele din calea dezvoltării IMM urilor, a creării de locuri de muncă și a inovației în Europa. De aceea, consider că este necesară îmbunătățirea strategiilor, actelor și planurilor de acțiuni concrete ale Comisiei Europene 23 de milioane de IMM uri europene așteaptă acțiuni pozitive, cum ar fi cele privind achizițiile publice, combaterea plăților întârziate, accesul la formare profesională, susținerea antreprenoriatului și îmbunătățirea în domeniul impozitării și finanțării. Sprijinirea IMM urilor și a întreprinzătorilor oferă o cale de ieșire din criza financiară. Îmbunătățirea reglementărilor, a accesului IMM urilor pe piața unică și la finanțări, precum și îmbunătățirea aplicării Small Business Act trebuie să fie priorități la nivel național și european.